forseti ég tel rétt að við upphaf umræðu þá þingsályktunartillögu sem hér liggur fyrir að spyrja þeirrar spurningar hvort landið sé tekið að rísa í ljósi þeirrar umræðu sem við höfum átt hér á þinginu frá því það kom saman í haust er fyllilega eðlilegt að spyrja þeirrar spurningar hvort það liggi hér fyrir að við séum að ná vopnum okkar í efnahagslegu tilliti og því miður sýnist manni svo ekki vera þegar maður lítur yfir nýbirtar tölur hagstofu íslands meðal annars um breytingar á landsframleiðslunni sem að flestra mati talin þokkalega góður mælikvarði á þróun efnahagsmála og að þeim mælikvörðum sem þar eru er ljóst að þetta samdráttarskeið sem við erum að ganga í gegnum ætli að vera töluvert lengra og dýpra heldur en samstarfsáætlun okkar ágætu samstarfsaðila í alþjóðagjaldeyrissjóðnum gerir ráð fyrir það er hins vegar mjög sláandi í umræðu um stöðuna eins og hún er að þá ber hvergi á því í umræðunni né heldur tillögum að fyrir liggi einhver samræmd stefna í atvinnumálum né heldur tillögur sem lúta að því og eða eru hér í umræðunni með hvaða hætti stjórnvöld geti greitt fyrir því að atvinnulíf og atvinnumál landsmanna komist í betra horf heldur en nú er þvert á móti virðist oft á tíðum fyrirstaðan vera með þeim hætti að kanna að álykta sem svo oft á tíðum að það sé ekki vilji eða náist ekki pólitísk samstaða um meginmál til að koma þeim til verka þegar þau eru að koma fram ég vil geta þess hérna að eftir fjárlaganefndarfund í morgun þar sem var verið að fara yfir framkvæmt fjárlaga fyrir fyrstu átta mánuði ársins liggur það fyrir að samdráttur í tekjum ríkissjóðsins fyrir fyrstu átta mánuðina er að verða til muna meiri heldur en menn gerðu ráð fyrir og það er útlit fyrir það að tekjuáætlun fjárlaga sé gengin mjög úr skorðum og það sem heldur henni uppi svona nálægt því að vera nokkurn veginn innan þolanlegra marka í frávikum er það að um er að ræða einskiptis tekjur vegna sölu og samkomulags um avens í lúxemborg þetta er fyrirkvíðanlegt því maður sér ekki með neinum hætti fram á það að tekjuáætlun ríkisins í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og tíu hefði getað gengið eftir svona nokkurn veginn nálægt núlli nema fyrir þessa einskiptis xxxx þá er það dálítið umhugsunarvert hvers vegna menn leggja þá ekki meira upp úr því að skapa þann grunn að tekjur ríkissjóðsins geti orðið meiri að vaxandi atvinnustarfsemi í öðru samhengi er þetta líka dálítið fyrirkvíðanlegt þegar maður horfir á upplýsingar sem eru að koma fram varðandi atvinnuleysi það er upplýst nú að það sé vegið um sjö og hálft prósent

lent í þeirri stöðu að hafa verið atvinnulausir lengur en þrjú ár sumir hafa horfið í hlé inn í skóla njóta þá ekki bóta og eru ekki á atvinnuleysisskránni aðrir hafa flutt úr landi þetta eru þær stærðir og það umfangsefni sem við er að glíma þess vegna fagna ég þeim áhuga sem sú þingsályktunartillaga sem hér liggur fyrir hlaut að henni standa auk þess sem hér mælir fyrir henni tuttugu og fimm þingmenn aðrir ég vænti þess að sá kraftur sem í þeim hópi er nægi og dugi til þess að koma þessu máli hratt og örugglega í gegnum alþingi þannig að menn geti farið að horfa til þess að á þessu svæði sem lengi hefur unnið að þessu máli verði einhver vöxtur með leyfi forseta ætla ég að leyfa mér að lesa upp og vitna til þess gjalds sem hér liggur fyrir en það er þingsályktunartillagan sjálf hún hljóðar þannig að hún snýr að atvinnuuppbyggingu og orkunýtingu í þingeyjarsýslum með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefja nú þegar viðræður við alcoa á íslandi og kínverska fyrirtækið bosai mineral group með það að markmiði að ljúka samningum um uppbyggingu orkufreks iðnaðar við húsavík á grundvelli viljayfirlýsingar stjórnvalda norðurþings skútustaðahrepps og þingeyjarsveitar frá tuttugasta og önnur október tvö þúsund og níu markmiðið verði að skapa ný störf verja störf og afla þjóðarbúinu mikilvægra gjaldeyristekna svo vill svo til að það er farið í þetta með þó nokkrum krafti í dag því það liggur hér fyrir ef ég hef skilið það rétt næsta mál á dagskrá önnur þingsályktunartillaga sem lýtur að atvinnuuppbyggingu og orkunýtingu í þingeyjarsýslum mér skilst að hún sé nákvæmlega eins orðuð en menn vilja aðra hægar í sakirnar í þeirri tillögu eins og raunar samfylkingin hefur viljað fara síðastliðin tvö ár allt frá því hún hóf samstarf í ríkisstjórn og fór með forræði þessara mála batnandi mönnum er best að lifa og ég fagna því sérstaklega að sjá félaga mína úr þingflokki samfylkingarinnar úr norðausturkjördæmi þá sigmund erni rúnarsson og kristján möller ljá máls á því og koma inn í þessa þingsályktun sem hér liggur fyrir

þannig háttar til að í október tvö þúsund og níu eftir mikið japl og jaml og fuður þegar ríkisvaldið neitaði í rauninni að framlengja viljayfirlýsingu um samstarf við alcoa og sveitarfélögin um framhald þess máls sem þá hafði verið hafið tveimur árum fyrr þá var það niðurstaðan í október tvö þúsund og níu mundu sveitarfélögin norðurþing þingeyjarsveit og skútustaðahreppur og iðnaðarráðuneytið fyrir hönd ríkisstjórnar íslands undirrita viljayfirlýsingu í henni kemur fram að þessir aðilar eru sammála um mikilvægi þess að nýta jarðvarma í þingeyjarsýslum til stórfelldrar atvinnuuppbyggingar á svæðinu aðilar eru einnig sammála um mikilvægi þess að velja traustan ábyrgan og fjárhagslega sterkan aðila til samstarfs um atvinnuuppbyggingu sem byggir á hagnýtingu orkunnar í þingeyjarsýslum stefnt er að því að sú orka sem er að finna á háhitasvæðunum í þingeyjarsýslum verði nýtt til að skapa að lágmarki fjögur hundruð fimmtíu bein

þessi viljayfirlýsing kom til eftir að eins og ég gat um áðan ríkisstjórnin hafnaði því að endurnýja samkomulagið eða samstarfsyfirlýsinguna við alcoa um álver á bakka í kjölfarið á þessari viljayfirlýsingu setti iðnaðarráðherra sérstaka verkefnisstjórn heimamanna og stjórnvalda á laggirnar til að skoða aðra möguleika leita einhvers annars sú verkefnastjórn hefur starfað á grunni þessarar viljayfirlýsingar og átt meðal annars fjölmarga fundi og skilað af sér áfangaskýrslum sem hafa verið kynntar meðal annars á opnum fundi á húsavík hvað kemur út úr þessu starfi verkefnisstjórnin er búin að skila iðnaðarráðherra nákvæmlega sömu niðurstöðu eins og hún skilaði af sér í vor og lá fyrir í vor að tvö verkefni séu áhugaverð og raunhæf álver á vegum alcoa og álver á vegum hins kínverska fyrirtækis sem ég nefndi hérna áðan bosai ósk ríkisstjórnarinnar frá því í maí á síðasta ári um að leitað yrði að einhverju öðru breytti akkúrat ekki neinu öðru heldur en því að eyða tíma fólks í bið eftir einhverju sem menn ætluðu sér ekki að koma til vegar verkefnastjórnin fjallaði aðeins um það

alcoa og hins vegar álver á vegum bosai fjögur verkefni fóru í svokallaðan b flokk sem er áhugaverð en þyrfti á

þau voru í áliðnaði gagnaver málmblendi efna og eldsneytisframleiðsla loks voru sex verkefni sett í c flokk sem þyrfti að þroskast betur

hvað gerist þá verkefnisstjórnin hefur lokið vinnu sinni skilað iðnaðarráðherra aftur niðurstöðu og sú staða er enn óbreytt það séu aðeins tvö verkefni sem hafi farið í a flokk sem eru áhugaverð og raunhæf annars vegar hvað skyldi það vera skyldi þó ekki vera álver alcoa og hins vegar kínverska álverið jú það er niðurstaðan enn og aftur af þessu tilefni langar mig að fagna sérstaklega orðum hæstvirts iðnaðarráðherra sem féllu í fjölmiðlum þegar þetta lá fyrir hún sagði þá að samfélagið í þingeyjarsýslum geti farið að búa sig undir stóra atvinnuuppbyggingu áform um orkunýtingu séu komin á það stig að landsvirkjun geti farið að gera viðskiptasamninga og segi ráðherra mjög erfitt að snúa af þeirri braut sem mörkuð hafi verið í þeim efnum ég sé ástæðu til að ítreka þakkir mínar til ráðherra fyrir þessi orð og treysti því að hún standi við það með stuðningi sinna þingmanna það sem hins vegar vekur manni ákveðinn ugg er það að eignarhaldið á landsvirkjun er hundrað prósent ríkisvaldið og forræði þess fyrirtækis er í höndum fjármálaráðherra hvernig skyldi þá landsvirkjun aðra í þessu máli þar greinum við ákveðna stefnubreytingar hjá eigandanum sem er ríkið þegar maður fer í gegnum gögnin hvernig landsvirkjun hefur spilað í þessu máli fyrir norðan er mjög einkennilegt að lesa það og fylgjast með því svo ekki sé meira sagt í upphafi sagði landsvirkjun við naust að það væri ekki grundvöllur að svo stöddu að ræða við fyrirtæki í flokki a þar sem ekki væri hægt að staðfesta orku fyrir hundrað áttatíu þúsund tonna álver ástæðan væri sú að þyrfti að rannsaka svæðin betur þetta er nokkuð merkileg staðhæfing sérstaklega þegar það er haft

skipulagsstofnun til að mynda telur að það sé búið að gera góða grein fyrir um fjögur hundruð fjörutíu mega vöttum í þingeyjarsýslum þar fundaði forstjóri landsvirkjunar með sveitarfélögunum þar kom fram á þeim fundi að það væri ekki talin þörf á frekari rannsóknum að svo stöddu og í raun væri hægt að ganga til samninga með ákveðnum takmörkunum í júní hins vegar fimm mánuðum síðar heldur landsvirkjun hundrað prósent í eigu ríkisvaldsins því fram að ekki sé hægt að ganga til samninga við aðila í svokölluðum a flokk það er álverin þar sem orkumagn sé ekki tryggt og frekari rannsókna sé þörf niðurstaða heimamanna og fulltrúa í þessari naust nefnd hlýtur og er sú að mönnum þyki þetta mjög einkennilegar sviptingar svo ekki sé meira sagt í afstöðu landsvirkjunar til þess með hvaða hætti hægt væri að afla atvinnustarfseminni orku á þessu svæði þannig hefur þetta gengið í stað þess að ríkisstjórnin handhafi hlutabréfsins í landsvirkjun gefi þá bara einfaldlega út að það eigi ekki undir neinum kringumstæðum að reisa þarna álver þá er miklu heiðarlegra að segja það strax og gefa það út að svo verði ekki heldur en láta og draga

norðlendingum öllum áfram með þeim hætti sem þarna hefur verið gert þetta er ekki í fyrsta skipti sem stjórnvöld hafa með þessum hætti tafið hluti ég minni í þessu sambandi á sameiginlega umhverfismatið sem þáverandi umhverfisráðherra þórunn sveinbjarnardóttir skaut þetta verkefni gjörsamlega á kaf út af borði þegar sú ákvörðun var tekin af þáverandi umhverfisráðherra var heimamönnum sagt að þetta mundi tefja verkið um eina viku eina viku ég ætla nú að leyfa ríkisvaldinu eða þessu stjórnvaldi að njóta sannmælis þetta mundi tefja í mesta lagi eina viku hver er raunin tvö ár eru liðin síðan og sveitarfélagið sem er nú ekki mjög fjárhagslega burðugt búið að eyða í þetta yfir hundrað milljónir króna hver lags framkoma er þetta eiginlega ábyrgð ríkisvaldsins í þessum efnum er mjög mikil því svörin liggja þeim megin borðs ekki bætir úr skák hugsunin sem birst hefur síðan í áformum stjórnvalda gagnvart þessu svæði og fullnumast í því makalausa fjárlagafrumvarpi sem lagt hefur verið hér fram á alþingi ég hef áður bent á mikilvægi þessa verkefnis fyrir norðausturland allt og þjóðarbúið raunar einnig í ljósi þess ástands sem uppi er nú um stundir í íslenskum efnahag ætti öllum að vera ljóst hversu rakið verkefni þetta er til þess að gefa okkur bent inn í framtíðina ég vil nefna það hér að án hagvaxtar er vafasamt að auka þjónustu ríkisins við almenning eða viðhalda því sem við höfum nú verkefni þetta er því brýnt og til hagsbóta fyrir allt þjóðarbúið ég vil hvetja til þess að lokinni umræðu hér að þessari þingsályktunartillögu sem ég mæli hér fyrir um fyrir hönd þeirra þingmanna sem undir hana rita verði vísað til iðnaðarnefndar hæstvirtur og ég vænti þess að þar